La nivelul Uniunii Europene, șomajul în rândul tinerilor sub 25 de ani a depășit pragul de 5 milioane, reprezentând un procent de aproape 20 Datorită situației economice dificile, tinerii întâmpină acum și mai multe dificultăți în găsirea unui loc de muncă decent. De aceea, consider că statele membre trebuie să promoveze integrarea activă a tinerilor în societate și pe piața muncii, însă acest lucru nu este posibil fără o educație solidă și de calitate.

Pe fondul schimbărilor demografice, ei pot contribui în mod activ la consolidarea sistemelor de protecție socială.